forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla þetta frumvarp er ekki neitt sérstakt gleðiefni en með því er lagt til að við lögin um framhaldsskóla bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem gerir ráð fyrir því að fram til vors tvö þúsund og tólf verði framhaldsskólum heimilt að innheimta gjald fyrir nám sem stundað er utan reglubundins daglegs starfstíma framhaldsskóla og í fjarnámi miðað er við að gjaldið megi nema allt að þriðjungi af meðalkennsluframlagi á nemanda á framhaldsskólastigi samkvæmt fjárlögum miðað við fullt nám efnislega er þetta sama heimild og var að finna í annarri málsgrein sjöundu greinar eldri laga um framhaldsskóla og má því segja að hér sé lagt til að bakka aftur í gamla lagaumhverfið um framhaldsskóla hvað þetta varðar um sinn meðan mestu efnahagsþrengingarnar standa yfir og auðvelda um leið skólunum að innheimta gjöld fyrir nám í kvöldskóla en ábendingar hafa borist þess efnis að nýju lögin sem gera ráð fyrir tíu prósent kostnaðarþátttöku að hámarki geri þeim erfitt um vik í þessum efnum með nýju lögunum númer níutíu og sjö tvö þúsund og átta voru gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla þrengdar frá því sem var í lögum númer áttatíu nítján hundruð níutíu og sex þannig var ákveðið í fjórðu málsgrein ákvæðisins að hámarksfjárhæð gjaldsins skyldi miðast við tíu prósent af meðalkennsluframlagi á nemenda samkvæmt fjárlögum miðað við fullt nám annars skyldi gjaldið reiknast hlutfallslega miðað við fjölda þeirra námsgreina sem valdar yrðu í kvöldskóla eða fjarnámi í reglugerð númer sex hundruð og fjórtán tvö þúsund og níu um gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla er hámarkið útfært þannig að taka má allt að tvö þúsund fimm hundruð króna gjald fyrir hverja námseiningu fyrir gildistöku laganna var framhaldsskólum heimilt að innheimta allt að þriðjungi kennslukostnaðar með nemendagjöldum framlög til skólanna í fjárlögum miðuðust þá við tvo þriðju af kostnaði við nemendaígildi eftirstandandi þriðjungi var mætt með nemendagjöldum til að mæta lækkun heimilda skóla til innheimtu kennslugjalda verður að hækka framlög í fjárlögum úr sextíu og sjö prósent í níutíu prósent af nemendaígildum í kvöldskóla samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi er slík breyting ekki í fjárlagaforsendum tvö þúsund og tíu því mun vanta um tuttugu prósent upp á að framhaldsskólar fái framlög er samsvari kennslukostnaði kvöldskóla að óbreyttum lögum er ljóst að lagabreytingin mun leiða til aukins kostnaðar fyrir framhaldsskóla sem hafa boðið upp á nám í kvöldskóla umfram þær kröfur sem gerðar hafa verið um hagræðingu innan framhaldsskólans telst okkur til að þetta gætu verið um það bil fjörutíu og fimm milljónir króna í þessu ljósi

að ákvæði annarrar málsgreinar þrítugustu og þriðju greinar eldri laga um heimild til framhaldsskóla til innheimtu gjalda gildi tímabundið eða út skólaárið tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf er hér fylgt sömu tímamörkum og ákveðin voru þegar breytt var ákvæðum laga um framhaldsskóla að því er varðar heimildir til töku efnisgjalda sem samþykkt var hér í sumar